Folge des Klimawandels Borkenkäfer, Trockenheit, neue Pilzkrankheiten. Der Wald ist schon lange kein CO2 Speicher mehr. Dieser Bericht, muss ich ehrlich sagen, wird den neuen Herausforderungen nicht gerecht. Da wird nach wie vor der Schwerpunkt auf Nutzung gelegt. Ja, nichts gegen eine sinnvolle Nutzung. Aber können wir es denn in Europa verantworten, dass Holz in Kraftwerken verfeuert wird, damit Mitgliedstaaten ihre CO2 Bilanzen schönen? Das können wir nicht mehr akzeptieren. Deshalb müssen wir das ganz klar in Zukunft ablehnen.

In Deutschland wird eine Autobahn, die A 49, durch FFH Gebiete gebaut. Das können wir nicht mehr akzeptieren.